Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio l'Alto rappresentante per questo lavoro sulla strategia globale, che è un impegnativo esercizio di sintesi e anche di riflessione per noi che lo dobbiamo commentare. Il piano è ambizioso e parte dal presupposto di un risveglio, un ritorno alla realtà, in un quadro a tinte molto più fosche rispetto a quelle del 2003, su tutti i teatri, a partire dal nostro vicinato instabilità, terrorismo e crisi economica e sociale ne sono, ahimè, i punti più dolenti. La risposta è affidata a cinque priorità, che sono ispirate al cosiddetto pragmatismo dei principi, ovvero un instabile equilibrio tra realtà dei fatti, e soprattutto degli interessi concreti dell'UE, e principi ispiratori e valori dell'UE. Giustamente però si riconosce l'imprescindibilità di tre prerequisiti. L'Unione deve essere quindi credibile, reattiva e unita.

In Libia siamo stati coerenti e uniti?

Vediamo, da un lato, i coniugi Regeni ricevuti in questo Parlamento, dall'altro invece, la Francia che consegna la portaelicotteri Mistral, la prima delle 2, che conclude accordi multimiliardari sulla fornitura di armi. E che dire dell'accordo con la Turchia, illegale e immorale dal nostro punto di vista, per nascondere i nostri limiti e la nostra incapacità?

Ma ancora le contraddizioni di certi paesi in seno al Consiglio. Ucraina e Russia per alcuni paesi dell'Est Europa dovrebbero essere un problema di tutti.

La vera domanda è possiamo parlare di una vera Unione europea della difesa e di politica estera unica se non si risolve il nodo dell'unione politica?